Hvala. Spet ste nanizali nekaj ugotovitev, s katerimi se bomo, s katerimi se lahko strinjam in, resnično ta slaba banka je potem postala dejansko tisto, kakršno ime nosi. Naj pa poudarim, da je temeljno izhodišče vlade glede načina poslovanja DUTB načelo ničelne tolerance do netransparentnega ter negospodarnega delovanja oziroma morebitnih zlorab. Vlada je kot skupščina DUTB že pristopila k ukrepom, ki bodo zagotavljali pregledno, gospodarno, učinkovito in tudi uspešno poslovanje DUTB. Premoženje, ki ga je prevzela od bank, mora upravljati tako, da bo lahko v največji možni meri povrnila sredstva davkoplačevalcu, ki so bila vložena v sanacijo bank, to je cilj. Vlada kot skupščina se je šestega decembra lani seznanila s poročilom Ministrstva za finance glede ugotovitev opravljenega nadzora nad DUTB pri prodaji zemljišča nekdanjega podjetja Kli Logatec. Ugotovila je, da so se pri prodaji nepremičnine zgodile številne nepravilnosti, pri delovanju DUTB, DUTB pa resne pomanjkljivosti, ki preprečujejo učinkovito delovanje DUTB. Zato je vlada predčasno odpoklicala neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB Miho Juharta kot predsedujočega upravnemu odboru DUTB in imenovala dva nova neizvršna direktorja, Tomaža Bezka in Marka Tišmo. Na isti seji je vlada kot skupščina upravnemu odboru DUTB tudi naložila, da takoj izvede ukrepe za zagotovitev skladnega, učinkovitega, gospodarnega in preglednega poslovanja DUTB, vključno z ugotavljanjem odgovornosti vpletenih. Ministrstvo za finance v začetku februarja pričakuje dodatno poročilo DUTB, in to tako o opravljenih postopkih ugotavljanja odgovornosti, na vseh ravneh, kot tudi načrtovanih dodatnih aktivnosti za izboljšanje skladnega in gospodarnega poslovanja DUTB. Naj pojasnim še, da Ministrstvo za finance v okviru izvajanja nadzora nad DUTB, ki ga opravlja v skladu z Zakonom o ukrepih za krebitev, krepitev stabilnosti bank, od družbe zahteva ustrezna pojasnila v vseh zadevah, v katerih zazna morebitne pomanjkljivosti glede delovanja DUTB, tudi ustrezno dokumentacijo, izvedbo ustreznih postopkov, izboljšave internih aktov, zagotovitev ustreznih kontrolnih mehanizmov ter predložitev časovnice izvedbenih ukrepov. Ministrstvo za finance o opravljenem nadzoru tudi kvartalno poroča vladi. Sistem nadzora nad DUTB torej vendarle imamo. Vlada načrtuje tudi nadaljnje izboljšave. Tako bo upoštevaje priporočila Komisije za preprečevanje korupcije glede postopka imenovanja ter kriterijev za izbor neizvršnih direktorjev ustrezno dopolnila smernice za delovanje DUTB. V teh smernicah bo ustrezno popravila tudi določbe, ki se nanašajo na upravljanje premoženja, zlasti nepremičnin, ter na strateško pomembne poslovne odločitve DUTB. Dopolnjen bo smiselno tudi statut DUTB, kateri bo še ustrezneje in še natančneje določila pristojnosti neizvršnih direktorjev. DUTB ima sicer tudi vzpostavljen razvejan sistem internih aktov, bistveno pa je, da te interne akte v, v praksi tudi dosledno upošteva in izvaja. Pomanjkljivost na tem področju se je izkazala zlasti na področju upravljanja nepremičnin. Pričakujem, da bodo odslej tudi na podlagi pozivov, ki jih je na DUTB naslovilo Ministrstvo za finance, v praksi te interne akte tudi v vseh fazah odločanja dosledno upoštevali. Skratka, vlada bo naredila, kar je v njeni moči, verjamem pa, da bo tudi komisija, od, odgovorila na mnoga vprašanja, ki so na mizi. In se resnično strinjam, da v preteklosti vsake stvari, katere smo se lotili ali pa so se, no, mi se jih nismo, so potem nekam zaplavale in tukaj imamo zdaj priložnost, da zadeve izboljšamo. Hvala.